D'abord, c'est évident, parce que la majorité des victimes sont des citoyens européens. Ensuite, parce que la sécurité de la Méditerranée est aussi notre sécurité.

Daech a revendiqué cette attaque, nous confrontant encore une fois à la barbarie d'une idéologie bâtie sur une interprétation politique de l'Islam et sur le rejet de l'autre.

Face à tout cela, nous devons plus que jamais rester fermes dans la défense de nos valeurs, lutter ensemble contre le terrorisme et le fanatisme, avec nos partenaires et, en premier lieu, avec la Tunisie. Nous avons soutenu la transition démocratique de ce pays depuis le début et nous ne devons pas l'abandonner en ces heures critiques. Il faut un réel soutien international et je me réjouis d'entendre Mme la Haute Représentante sur toutes les dimensions de cette coopération qui doit absolument être renforcée.